borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á skipan embættismanna fastanefnda guðfríður lilja grétarsdóttir var kjörin varaformaður umhverfisnefndar á fundi nefndarinnar fjórtánda október síðastliðinn þá var guðfríður lilja grétarsdóttir kjörin varaformaður íslandsdeildar norðurlandaráðs á fundi deildarinnar í gær nítjánda október og kjörin formaður félags og tryggingamálanefndar á fundi nefndarinnar í morgun tuttugasta október lilja mósesdóttir var kjörin formaður viðskiptanefndar á fundi fjórtánda október síðastliðinn